Je suis encline à accorder le bénéfice du doute, mais permettez moi de croire qu'il ne s'agit, à un an des élections européennes, que de continuer, d'une autre manière, à détourner ce principe de subsidiarité pour servir les objectifs des tenants d'une intégration et d'une souveraineté européennes sans cesse plus poussées. Quoi qu'il en soit, je continuerai à être vigilante quant au respect et à l'application effective par les institutions européennes de ce principe fondamental. En second lieu, je salue l'utilisation grandissante par les parlements nationaux des possibilités prévues par le protocole n° 2. Je salue également les initiatives de carton vert et renouvelle mon soutien à la création d'une procédure de carton rouge. Enfin, je continue de penser que la possibilité d'émettre un avis motivé devrait être étendue à toute la durée du processus législatif ou, du moins, la proposer à son début, à mi parcours et à sa fin.